J'espère qu'elle s'appliquera également aux journalistes qui ne sauraient se comporter en provocateurs à la commission d'un délit et qui manquent également gravement à la déontologie.